Ich glaube, dass uns in diesem Haus bei allen unterschiedlichen Ansichten im Detail die Auffassung verbindet, dass wir eine bessere, verständlichere, kommunikativere Strategie brauchen, um gerade den jungen Menschen zu zeigen, was der Missbrauch von Möglichkeiten im Internet am Ende für die europäische Wirtschaft, für die Arbeitsplätze von Papa und Mama bedeuten kann.

Wir sind auf einem sehr guten Weg, aber lieber Kommissar Barnier, ich glaube, wir sollten versuchen, dass wir diesen Weg verstetigen und richtig gute Ideen dann nicht nur prämieren, sondern auch in die europäische politische Kommunikation einspeisen.